Hvala za besedo, podpredsednik. No, zdaj res je bilo zanimivo poslušati vsa ta stališča, kako se bo zdaj kar čez noč vse spremenilo, kako vsi te neke organizacije nasprotujejo, kolega, Šušmelj iz, Stranke Alenke Bratušek je celo rekel, da je k njemu v poslansko pisarno prišel vinogradnik, in mu rekel, da ta novela ni dobra. Ampak zdaj, ko pride v tvojo poslansko pisarno vinogradnik, konkretno za ta primer, je on pozabil povedati bistveni podatek: koliko trt ima ta vinogradnik. A je prišel k njemu vinogradnik, ki ima petsto trt, ali tisoč trt ali tisoč petsto trt, ali je prišel k njemu vinogradnik, ki jih ima petindvajset tisoč, trideset, petintrideset tisoč? Ne. To je bistvena razlika. Ker tisti, ki ima recimo tam petsto do dva tisoč trt, te bodo v tem primeru na boljšem. Tisti, ki jih imajo pa petindvajset, trideset ali več, pa ne bojo zaradi tega nič na slabšem, naš zakon daje možnost samo to, da bodo tisti mali vinogradniki lahko pridelano vino prodajali tudi v gostinskih lokalih. Vzemimo primer: imamo dva kolega. En ima vinograd, recimo s tisoč trtami, drugi pa ima gostinski lokal, neko majhno gostilno tam nekje na podeželju. In on temu reče, da bi potreboval, če lahko od njega kupi, kaj jaz vem, sto litrov deželnega vina, neko pač neko zvrst na mesec. Ne, in zdaj, če po veljavnem zakonu želi ta vinogradnik njemu kot gostincu to vino prodati, mora najprej to vino ustrezno urediti, mora to vino sfiltrirati, mora v to vino dati vsa čistila, kaj jaz vem, betonit, želatino in tako naprej. Ne. Mora to vino potem flaširati, mora to vino z vsemi ustreznimi označbami opremiti in tako naprej. In strošek naraste. In potem, ko se dogovorita za ceno, koliko bo cena za teh tisoč dvesto litrov, in ko bo dal skupaj še ves strošek, ki je bil potreben, da mu ga je lahko po veljavnem zakonu prodal, na koncu cena praktično ne pokrije vsega skupaj, kar je potrebno s pridelavo. Kar se tiče tega, da se bo znižala kvaliteta, ni res. V Sloveniji na področju vinogradništva trenutno imamo standarde, kakršne imajo. Visoko so postavljeni. V Sloveniji imamo vrhunska vina, ampak še zmeraj mi potem ni jasno, zakaj mi trinajst milijonov litrov vina uvozimo, pet milijonov ga pa izvozimo. Imamo vrhunska vina, ki se točijo povsod po svetu, v najpomembnejših inštitucijah po svetu, v najbolj znanih gostilnah po svetu in ti vinogradniki ne bodo zaradi našega predloga zakona za nič prikrajšani. Bodo pa prišli na boljši položaj tisti mali vinogradniki, ki bodo pa mogoče prodali svoj izdelek, svoj produkt gostilni, ki pa ravno ne bi točila, kaj jaz vem, vina od, vinarstva Kabaj Morel, zagotovo enega najboljših iz Goriških brd, vina recimo, ki je zorjeno v amforah in tako naprej, ker pač ima določeno ceno in vsaka gostilna pač tega vina ne toči. Ne. Bi pa točilo vino, ki bi ga kupilo pri enem manjšem vinogradniku, tam nekje, v vinorodnem okolišu na Dolenjskem, zakaj ne? Kako lahko nekdo, ki pridela tisoč petsto litrov vina ogrozi oziroma predstavlja nelojalno konkurenco tistemu, ki ga pridela in pa tudi proda petdeset, šestdeset, sedemdeset tisoč litrov. Standardi ostajajo isti. Po našem zakonu, zdaj nekateri ste tukaj govorili, kot da bo vsak, ki ima - kaj jaz vem, tam ene petsto trt in pridela do tisoč litrov vina, kar lahko v vsakem gostinskem obratu v rinfuzi prodajal vino. Ne, ne bo, ker smo mi jasno napisali, da morajo biti registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in pa v svojem, da morajo tudi svoj proizvodni obrat imeti vpisan v register. Saj ne bo mogel vsak mali vinogradnik, ki se ljubiteljsko ukvarja s tem, prodajati vina gostinskim lokalom. Glejte, približno štiristo hektarjev vinogradov propada. Če povežemo to še z ostalo neuspešno kmetijsko politiko v zadnjih letih, se je mislim, da za dve leti v prejšnjem mandatu vlade Mira Cerarja, povišala starost gospodarja na slovenskih kmetijah. Mali vinogradniki svojo dejavnost opuščajo ravno in tudi predvsem zaradi takšnih birokratskih neumnosti, kot jih pripravljate. Ja, ta zakon je bil pisan na kožo velikim vinogradnikom. Strinjamo se v Slovenski demokratski stranki, da jih je potrebno podpirati, velike vinogradnike, ker to so so naš ponos, so naše vrhunske znamke, in kot sem prej omenil, ča če govorimo o butičnem turizmu petih zvezdic, zagotovo kulinarika znotraj tega predstavlja enega od temeljnih stebrov. Ampak ne gledati vse na ta način, ker to, kar je recimo Palace hotel in znotraj njega vrhunsko vino slovenskih vinogradnikov, butični turizem, je lahko za enega Angleža butični turizem petih zvezdic, da se v četrtek v Londonu usede na Ryanair, prileti v Ljubljano, na portalu Zidanice pika si najame družba zidanico za štiri, pet dni, gre dol, recimo na Dolenjsko, ne, in uživa ta butični turizem petih zvezdic, če ga tako pojmuje, ne. In veste vi sami, zdaj lahko greste gledat na Nepremičnine, lahko greste gledat na Bolho, koliko zapuščenih objektov in v kakšnem stanju so vinogradi zraven teh objektov, se trenutno po slovenskih vseh treh vinorodnih deželah prodaja. Zaradi tega, ker ni več interesa, ker ni več pri teh prodajah niti toliko, da bi dobil nazaj v primeru malih vinogradnikov, ne, za, ne za vse delo, ki ga opravijo, ne za škropila, ne za, celoten proces potem, ki je potreben do ustekleničenja, ne, kjer jih mora vino zdržati tudi tam do štirideset stopinj in zaradi tega pač mora iti skozi določen proces, kar pa seveda ni treba, če je vino v kleti, ne. Potem imaš pa ti primer, ko prideš v eno gostilno, ne, pa rečeš, da bi to odprto hišno pa namizno vino, kakor pač prevedete house wine iz angleščine, ne pa reče: "Ja, pač ga boste dobili iz steklenice, ne smem ga iti direktno dol natočit." Ne - razen z izjemo turističnih kmetij, kot ste sama povedala. Zdaj, pač je bilo to potrebno urediti predvsem z uskladitvijo glede evropske zakonodaje, ne, ampak mi smo pač ... mi ne bi bili mi, če ne bi v vsakem primeru, ko evropske direktive prenašamo v nacionalno zakonodajo, določenih stvari še malo bolj privili in še malo bolj zaostrili, kar se je že večkrat pokazalo. Zdaj pravite, kako so se prenehale kršitve in tako naprej. Dajte mi povedati, ali zakon, ki je trenutno v veljavi, onemogoča gostincu, da kupi, kaj jaz vem, sto litrov vina, sto litrov steklenic, gor so navojni zamaški, ne, ker zakon govori o embalaži, ki je samo za enkratno uporabo, ampak v, če imaš ti steklenico, ki jo kupiš pri vinogradniku, ki ti vino sflašira, sto teh steklenic z navojnim zamaškom, ne, ti imaš lahko stalno tistih sto steklenic, in potem greš z rinfuzo naslednjič do vinogradnika, teh sto steklenic opereš, vino notri ponovno natočiš, navojni zamašek, zapečatnik in je to to. A se to dogaja, gospa državna sekretarka ali se ne dogaja? Seveda se dogaja. Tako, da ne se slepiti, da se je ne vem koliko spremenilo. Seveda se je spremenilo, na boljše se je spremenilo, ampak če mi vrnemo zakon oziroma stanje nazaj, kot je bilo pred to spremembo, se ta standard zaradi tega ne bo znižal. Danes, glejte, v Sloveniji je zelo zelo malo slabih vin. Vemo, kakšne zgodbe so se včasih delale glede vina. Edino, kar je slabo, to, da je vino pri nas podcenjeno. Nekdo, ki obdeluje vinograd na dvajset, tudi trideset procentov naklona, ne, ki ga obdeluje ročno, so stroški, ki so, oziroma vrednost litra izračunana tam, dva evra sedemdeset do tri evre. Prodaja ga pa za evro pa pol. Ne. In zdaj, ta evro pa pol prištejmo še vse stroške, ki pridejo v procesu, da to vino ustekleniči. In logično je, da ni več malim vinogradnikom v interesu, obdelava vinogradov, obdelava zemlje, s tem ko imamo vinograde, se tudi skrbi za krajino, ne, in da opuščajo to storitev. Še enkrat, nihče od velikih ne bo na slabšem, če se ta novela sprejme. Nihče. Ker tisti, ki so danes uveljavljeni, tisti, ki se še uveljavljajo s svojo kakovostjo, tisti imajo, mislim da, glede na to, kako slovenski turizem raste, kako raste predvsem gastronomija pri nas, tisti imajo svetlo prihodnost. Ne. Še vedno smo sicer daleč zadaj. Lansko leto sem bil v Toskani pri enem vinogradniku, mislim, da ima tam sedemnajst tisoč trsov, ne spomnim se točno, katero belo vino je bilo, v glavnem mi je prodal buteljko za dvanajst evrov. Rekel je, Kitajcem, Kitajcem jo prodajam za petintrideset do petinštirideset evrov. Je rekel, ko sem pa bil na Kitajskem in sem v eni vinoteki videl mojo buteljko, je bila pa tam cena te buteljke dvesto osemdeset evrov, ker je važna embalaža, zgodba in tako naprej. Skratka, to isto buteljko, ki sem jo jaz kupil za dvanajst, trinajst evrov, jo je na Kitajsko prodal za dvesto osemdeset evrov. In to so zgodbe, ki jih lahko tudi v Sloveniji gradimo, in to so zgodbe, ki jih noben vinogradnik s tisoč trtami ne bo ogrozil, ker jih ne more in ker mu niti ni želje. Ne. Ker je enostavno ni ekonomske računice. Če bomo pa s tem kogarkoli spodbudili, ne, da bo obdeloval večje število trsov, da bo razvijal svojo dejavnost, potem smo pa tudi enega od ciljev oziroma od namenov dosegli.